Monsieur le Président, voici arrivé le moment de la vérité, de la lucidité et de la responsabilité dans cette crise qui n'est pas qu'européenne mais également mondiale.

Comment allons nous influencer cette gouvernance mondiale si nous ne sommes pas capables de mettre en place notre propre gouvernance européenne? Qui n'a pas vu, après 50 ans de construction, que nous courions le risque de 50 ans de déconstruction face à la montée des égoïsmes des nations? Qui n'a pas vu que nous essayions de créer de la citoyenneté sans les citoyens, de faire de la politique sans les électeurs, de faire croire à l'idéal d'un État de droit sans le respecter? Après la chute du mur de Berlin, nous avons réunifié notre continent en croyant en nos forces et nous avons eu l'orgueil de ne pas voir nos faiblesses. Et maintenant? La crise nous frappe de plein fouet au moment où notre construction européenne est fragile, avec des États mal gouvernés, parfois corrompus. La chaîne de solidarité de l'Union est actuellement à l'épreuve, et nous savons tous que la force d'une chaîne est celle du maillon le plus faible. Nous avons raison de sauver le plus faible, car le moment est venu, et ce sera notre force de l'avoir sauvé. Ce ne sont pas les règles européennes qui sont mauvaises, c'est leur application par les États membres et la Commission européenne, qui n'a pas suffisamment surveillé les États, qui est défectueuse. Ce n'est pas moins d'Europe qu'il nous faut, c'est davantage d'Europe, mais une Europe de vérité, de lucidité, de responsabilité. Oui, nous devons respecter le pacte de stabilité et de croissance qui doit être rénové. Mais la tâche qui est devant nous est maintenant de retrouver la confiance des citoyens, et cela passe par la croissance et l'emploi. Et la croissance passe par l'investissement. Si la sphère publique n'investit pas, n'attendons pas du privé qu'il le fasse.